Señor Presidente, la salud sexual y reproductiva es, simplemente, una cuestión de derechos fundamentales. En este asunto están comprometidos el derecho a la salud de todas las personas, el derecho a la libertad en asuntos básicos de la opción vital de las personas, como la identidad sexual, la igualdad, la educación y asuntos del calado de la protección de la infancia. Por eso felicito la amplitud y el enfoque multidisciplinar que se han dado a este trabajo del Parlamento Europeo, su ambición y el intento de profundizar y apostar por unos valores que están entre los que dieron origen a la Unión como espacio de libertad y de respeto de los derechos fundamentales, una forma de convivencia en la que no tienen cabida prácticas como la mutilación genital y en el marco de la que personalmente apuesto por un modelo de intervención más activo contra el tráfico de personas, que posibilita negocios como la prostitución o la pornografía.